Hij had een kraakheldere boodschap voor zijn Europese collega's overheden moeten meer doen om de economie aan te jagen. Daar is nu meer reden voor dan ooit, want China ziet economische problemen en de andere opkomende landen hebben die problemen al.

Maar de Japanse premier heeft gelijk structurele hervormingen zijn niet genoeg. Europese overheden zullen meer moeten doen om de vraag te stimuleren en investeringen aan te jagen.